Jej podwaliną, a także podstawą jakichkolwiek wzajemnych relacji i porozumień muszą być prawa człowieka i demokracja. Aby promować wolność słowa i wprowadzać demokratyczne standardy, niezbędne jest pogłębienie dialogu politycznego i współpraca z Unią Afrykańską. W centrum strategii powinny znaleźć się działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, pokoju, redukcji ubóstwa, dobrego systemu edukacji i służby zdrowia, walki z terroryzmem i handlem ludźmi. W tym celu konieczne jest uruchomienie pomocy finansowej dla krajów borykających się z tymi fundamentalnymi problemami. Nie możemy zapomnieć o działaniach na rzecz klimatu. Unia Europejska powinna kontynuować wsparcie dla afrykańskiej inicjatywy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych.